Aș dori să îmi încep discursul astăzi prin a mulțumi, în primul rând, Comisiei REGI, Comisiei pentru dezvoltare regională din cadrul Parlamentului European, dar și celor doi raportori, domnul Novakov și doamna Tomašić, pentru aceste rapoarte. În primul rând, voi vorbi despre raportul cu privire la echilibrul potrivit dintre instrumentele financiare și granturi în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene.

Cred că putem fi cu toții de acord cu privire la câteva principii comune, necesare pentru a realiza acest lucru cu succes. În primul rând mixul de finanțare trebuie făcut în funcție de tipul investițiilor, dar și în funcție de caracteristicile fiecărui sector și a fiecărei regiuni în parte. Suntem de părere că o parte semnificativă a politicii de coeziune trebuie livrată prin intermediul granturilor și nici nu ar putea fi livrată altfel atunci când este vorba de infrastructuri esențiale, precum școli, spitale, îngrijirea copiilor care nu au un profit direct.

În același timp, instrumentele financiare nu ar trebui rezervate doar instrumentelor bogate și știți foarte bine că încurajăm toate statele membre și acordăm asistență tehnică pentru ca toate regiunile, inclusiv cele mai sărace, să adopte și să își dubleze instrumentele financiare. Comisia sprijină toate regiunile în consolidarea capacității de a utiliza, așa cum spuneam, instrumentele financiare. Al doilea principiu este cel al responsabilității, al responsabilizării părților interesate. Cred că acest lucru este esențial pentru a permite politicii de coeziune să aibă rezultate pe teren. Autoritățile de gestiune din cadrul programelor noastre sunt cei mai buni și cei mai apropiați parteneri ai noștri fără de care nu am putea implementa programele noastre. Aceștia sunt strategic plasați pentru a identifica acele combinații de granturi și instrumente financiare care se potrivesc fiecărei regiuni în parte. În schimb, băncile naționale și regionale de promovare beneficiază de expertiză fundamentală, de care trebuie să profităm pentru a ne consolida capacitatea de a atrage și a realiza cele mai bune investiții. De aceea, prin Omnibus propunem acordarea direct de contracte pentru implementarea instrumentelor financiare și bineînțeles că noi, în Comisie, am aprecia dacă aceste regulamente propuse prin Omnibus vor fi adoptate de către dumneavoastră și apoi de către Consiliu în cel mai scurt timp posibil. Al treilea principiu avem nevoie de un cadru bine determinat care să permită elaborarea unor proiecte sigure, de lungă durată și astfel este important ca schimbările pe care le discutăm acum să fie echilibrate și calibrate. În ceea ce privește raportul din proprie inițiativă al doamnei Tomašić cu privire la viitoarea perspectivă a asistenței tehnice în politica de coeziune, Comisia bineînțeles că salută acest raport.

Din păcate, în vizitele mele, pe care le am săptămânal în multe state membre, am de multe ori sentimentul că nici măcar miniștrii nu cunosc toate aceste instrumente pe care Comisia le pune la dispoziție și acest lucru mă întristează pentru că, practic, am inventat toate aceste instrumente tocmai pentru a veni în sprijinul statelor membre. Avem 250 de mii de lucrători pe teren în domeniul fondurilor europene. Aceștia au acumulat o experiență, mai mare sau mai mică unii lucrează în acest domeniu de patruzeci și doi de ani, de când Fondul de dezvoltare regională a fost inventat, alții lucrează de zece ani, ca în România sau Bulgaria, alții de patru ani. Cred foarte mult în acest schimb de bune practici care sprijină schimbul între administratori de fonduri și experți pentru a crește capacitatea administrativă între statele membre, regiuni și municipalități. Oferim aceste servicii la cererea statelor membre și vă mărturisesc că avem foarte puține cereri în această privință deci, dacă mâine un stat membru ne spune că are nevoie de asistență tehnică în privința achizițiilor publice, în cinci zile Comisia se mobilizează și trimite pe teren cei mai buni experți din regiunile care fac performanță în acest domeniu. Deci, din acest punct de vedere vă încurajez pe toți să faceți cunoscute toate instrumentele pe care Comisia le pune la dispoziție, gratuit, statelor membre.

De exemplu le am sugerat statelor membre să folosească asistența tehnică pentru a finaliza îndeplinirea condiționalităților prealabile ceea ce numim condiționalități ex ante pentru investiții, dar și pentru implementarea acțiunilor de combatere a fraudei și a corupției. Din păcate, în general, statele membre doresc să folosească această asistență tehnică, în general, pentru a acoperi costurile personalului și a salariilor. Apreciez discursul dumneavoastră și al domnului Novakov, care a subliniat foarte bine provocările legate de migrația forței de muncă, de fuga creierelor, brain drain provocările demografice din regiunile mai puțin dezvoltate. Suntem aici să ajutăm. Aveți dreptate training ul și pregătirea sunt câteodată mai importante decât banii și mă bucur că ambii raportori, inclusiv reprezentantul Comisiei pentru bugete au subliniat responsabilitatea statelor membre, pentru că atunci când vine vorba de implementare, sută la sută este responsabilitatea acestor state. Am rugat statele membre să asigure că toate fondurile pot sprijini personalul și autoritățile care îndeplinesc cele mai importante sarcini, incluzând aici organismele intermediare, dar și autoritățile regionale și locale. Cred, la fel ca și dumneavoastră, că putem îmbunătăți felul în care folosim asistența tehnică, eu cred că trebuie sprijinită evoluția, suntem la începutul dezbaterii pentru viitorul politicii de coeziune. Ne gândim, de pildă, să devansăm asistența tehnică la începutul perioadei de finanțare, nu în fiecare an, astfel încât sistemul de implementare să poate fi pregătit înainte de demararea programelor și selecția proiectelor este una dintre idei. Am putea folosi, de asemenea, asistența tehnică și pentru a sprijini administrațiile naționale și regionale să își consolideze rezerva de proiecte. Acest lucru ne va ajuta să ne asigurăm că implementarea proiectelor poate începe deîndată ce finanțările vor fi disponibile pentru că este foarte important pentru noi să învățăm din lecțiile trecutului și să nu mai începem ciclul financiar cu toate aceste întârzieri pe care le înregistrăm acum și le am înregistrat și cu 7 ani în urmă. În orice caz, luăm în considerare și idei precum direcționarea mai bună a asistenței tehnice pentru beneficiari sau schimburile de experiență între regiuni. Vă mulțumesc foarte mult. De asemenea, domnul de la buget, domnul Viotti a subliniat rolul fundamental al fondurilor strategice și fonduri de investiții structurale, modul cum acestea pot fi combinate pentru a maximiza impactul pe teren. Aștept cu nerăbdare comentariile și sugestiile dumneavoastră. mulțumesc foarte mult.